hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti á þingskjali fjögur hundruð fimmtíu og þrjú mál númer þrjú hundruð fimmtíu og eitt um fullgildingu fríverslunarsamnings milli ríkja fríverslunarsamtaka evrópu og tollabandalags suður afríkuríkja frá utanríkismálanefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund benedikt jónsson og friðrik jónsson

með tillögunni er leitað heimildar alþingis til að fullgilda fríverslunarsamning milli aðildarríkja fríverslunarsamtaka evrópu og sex á höfn í hornafirði í genf gabarone og pretoríu samningurinn kveður á um lækkun og afnám tolla á iðnaðarvörum sjávarafurðum og unnum landbúnaðarvörum auk þess sem í honum eru ákvæði um vernd fjárfestinga og hugverkaréttinda þjónustuviðskipti samkeppnismál og úrlausn deilumála í samningnum er tekið tillit til mismunandi þróunarstigs aðildarríkjanna ísland ásamt noregi og sviss hefur jafnframt undirritað tvíhliða samning við aðildarríki sacu og munu þeir samningar öðlast gildi á sama tíma og fríverslunarsamningurinn nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt undir þetta nefndarálit rita halldór blöndal formaður bjarni benediktsson dagný jónsdóttir drífa hjartardóttir jón gunnarsson og sæunn stefánsdóttir